um leið og því ber að fagna að niðurstaða sé komin í þennan þátt málsins blasir auðvitað viða á enn er mikil óvissa um áhrif dómsins bæði á lántakendur sem ljóst er að hafa bætt stöðu sína verulega og á lánveitendur sem þetta bitnar á og síðast en ekki síst efnahagsleg áhrif á samfélagið í heild það er auðvitað ótrúlegt að svona geti gerst að hægt hafi verið að stunda ólöglegar lánveitingar í níu ár án þess að eftirlitskerfið hafi gert athugasemdir eða gripið inn í enn og aftur erum við að horfast í augu við alvarlegar veilur á eftirlitskerfinu sem átti að fylgjast með fjármálakerfinu hér á landi í aðdraganda hrunsins ríkisstjórnin og ráðherranefnd um efnahagsmál hafa ítrekað fjallað um þetta mál á undanförnum vikum bæði fyrir dóminn og eftir að hann lá fyrir ítarleg gögn liggja fyrir um möguleg áhrif dómsins á fjármálafyrirtækin eftir því hver verður endanleg afstaða hæstaréttar til þeirra álitamála sem enn eru uppi ljóst er að dómurinn um ólögmæt er alveg skýr en meiri óvissa um hvernig eigi að fara með umrædd lán í framhaldinu í kjölfar dóma hæstaréttar frá sextánda júní hefur verið deilt um hvernig haga eigi endurgreiðslu gengislánanna og um gildi þeirra skilmála sem í samningunum er að finna hefur verið kallað eftir úrlausn dómstóla um þau atriði og í því sambandi komið fram hugmyndir um að lögfesta svonefnda flýtimeðferð til að leysa úr ágreiningi um þá skilmála sem eftir standa ég vek athygli á því að flýtimeðferð þýðir að allir frestir í málsmeðferðinni styttast slík heimild mundi þó að öllum líkindum taka eingöngu til þeirra mála sem enn hafa ekki verið borin undir dómstóla ég vil líka undirstrika samkomulag um flýtimeðferð nú skilar skjótari árangri en lögfesting flýtimeðferðar sem mundi þá ekki ná nema til nýrra lána nú er það svo að nú þegar geta lögmenn aðila samið um styttri frest ef svo ber undir og dómstólar geta forgangsraðað málum þetta var einmitt gert í þeim málum sem hæstiréttur leiddi til lykta sextánda júní síðastliðinn aðilar geta því þegar gert samkomulag um að flýta meðferð þeirra gengismála sem þegar eru til meðferðar og bíða aðalmeðferðar héraðsdóms í þeim tilvikum gætu málsaðilar því gert samkomulag um að í þeim málum verði leyst úr þeim álitaefnum sem varða skilmála þessara lánasamninga og endurgreiðslur þeirra ég bendi því á að með samvinnu aðila máls lögmanna þeirra og dómara væri unnt að fá skorið úr þessum réttarágreiningi fyrir héraðsdómi jafnvel þegar í haust mun ríkisstjórnin beita sér fyrir slíkri samvinnu eins og unnt er og vinnur dómsmálaráðuneytið að því að kanna grundvöll slíkrar samvinnu þess ber þó að gæta að dómsvaldið er sjálfstætt og aðilar máls hafa forræði þess og ekki stendur til að ganga á þann rétt

flýtimeðferðar í þessum málum og verður það gert í dómsmálaráðuneytinu í júlí og ágúst auk þess sem dómsmálaráðherra vinnur áfram að undirbúningi breytinga um hópmálssókn á markmiðið er að leggja fram fullbúið frumvarp í byrjun september við verðum auðvitað að vona að niðurstaðan hver sem hún verður en það er hæstaréttar að útkljá málið varðandi óvissuna vegna vaxtanna hafi það ekki í för með sér stórkostlegan skaða fyrir efnahagslíf okkar vegna þess að á því tapa allir niðurstaða okkar hefur verið sú að ekki sé tilefni til beinna afskipta ríkisstjórnar eða löggjafarvaldsins að málinu og að fyrirliggjandi lög taki á þeim álitamálum sem uppi eru varðandi endurreikning lánanna mikilvægt er þó að í því bráðabirgðaástandi sem skapast þar til endanleg niðurstaða liggur fyrir um vextina að framkvæmdin sé ekki í uppnámi hún geti gengið eðlilega fyrir sig ítarlegt samráð hefur verið haft við þingmenn og formenn stjórnarandstöðuflokkanna um stöðuna og áhrif dómsins allt frá dómsuppkvaðningu og áttum við síðast fund með formönnum stjórnarandstöðuflokkanna í morgun og við munum einnig leita samráðs við aðila vinnumarkaðarins um þetta mál að mínu viti er afar mikilvægt af þessu góða samráði sem við höfum haft því verði haldið áfram en hér er um svo risavaxið mál að ræða að öll möguleg skref ríkisvaldsins og löggjafans verður að taka á grundvelli víðtækrar samstöðu allra stjórnmálaflokka og hér verða stjórn og stjórnarandstaða að standa saman um hvert skref stóra álitamálið í þeim efnum er á hvaða forsendum beri að innheimta lánin fyrst gengistryggingin var dæmd ólögleg þar eru uppi tvenns konar sjónarmið sem miklu breyta um endanleg áhrif dómsins og er þar helst rætt um óbreytta erlenda samningsvexti eða óverðtryggða vexti seðlabankans á þessum vaxtakjörum er mikill munur og ræður það miklu um þróun efnahagsmála næstu missirin og hve hratt við getum komist upp úr efnahagsþrengingunum

og hvað það þolir í þessu efni og eins fyrri ríkissjóð ræðst því af því hver niðurstaðan verður í málinu fyrir hæstarétti og afar óheppilegt ef það tekur einhverja mánuði að eyða þeirri óvissu en ekki er ólíklegt að bankarnir sjálfir munu líka reyna að rétta sinn hlut fyrir dómstólunum í þessu máli þarf líka bæði að horfa til heildarhagsmuna þjóðarinnar sem felst í jákvæðri efnahagsþróun og uppbyggingu atvinnulífsins að það fari ekki í hægagang sem og að gæta jafnræðis á milli lántakenda með verðtryggðar og gengistryggðar skuldbindingar ég hvet til mikillar varfærni í allri umfjöllun og ákvarðanatöku í málinu hvert skref verður að taka með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi án þess að gengið sé á sanngjarnan rétt þeirra sem í hlut eiga við stjórnmálamenn ekki síst fulltrúar á löggjafarsamkomunni berum mikla ábyrgð á að umræðan verði á ábyrgum nótum mikilvægt er virðulegi forseti að úr þessu máli verði leyst að yfirvegun málið hafi sinn framgang í hæstarétti og lánastofnanir beri sína ábyrgð á að hafa verið með ólögmæt viðskipti með gengistryggð lán með þeim afleiðingum sem heimilin hafa staðið frammi fyrir og þurfa að taka og hafa þurft að taka á sig miklar byrðar en bankarnir verða líka að axla sína ábyrgð á því og vonandi verður niðurstaðan sú að heildarhagsmunum þjóðarinnar verði ekki teflt í tvísýnu